Señora presidenta, señor Tusk, con todo respeto —con todo respeto porque es usted el presidente del Consejo, institución a la que le debemos todo el respeto—, ha visto usted cuál es la posición de este Parlamento, mayoritaria, muy mayoritaria, y es una durísima crítica a la parálisis del Consejo. Usted es un demócrata, nosotros representamos a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea.

Por lo tanto, su obligación es escuchar lo que le está diciendo este Parlamento. Pero no escucharlo como si fuera una lluvia fina que tiene usted que soportar cada vez que hay un Consejo y viene usted a contar las conclusiones, sino tomárselo en serio, señor Tusk.

Que la parálisis del Consejo, la falta de soluciones del Consejo alimenta esto que también ha escuchado aquí. Se empieza poniendo un zapato encima de los papeles del comisario Moscovici, se sigue acusando a los socialistas de ser nazis o se tiene que soportar el discurso del señor Borghezio. Y eso tiene que ver con que no hay soluciones europeas a los problemas de los ciudadanos. Así que no es usted ajeno —el Consejo no es ajeno— al gran vacío que se está generando en esta Unión Europea. Ya ha escuchado usted a los Grupos parlamentarios, de derecha a izquierda, decirle con todo respeto que tienen ustedes que escuchar a este Parlamento, que tienen ustedes que moverse, porque están ustedes contribuyendo al fracaso total de la política europea. Y los ciudadanos tienen que saber que son los Gobiernos —que no es la Comisión, que no es el Parlamento, que han hecho sus deberes—, que son los Gobiernos, la mayoría de Gobiernos conservadores los que están frenando las soluciones de la Unión Europea. Se ha permitido usted incluso felicitar a la Presidencia austriaca por su gran compromiso con las políticas de migración.

Ustedes están consintiendo que los ciudadanos se alejen de todo lo que aquí nosotros representamos. Y eso es responsabilidad suya, señor Tusk, del Consejo, de los Gobiernos, de la mayoría conservadora que en este momento dirige la Unión Europea. Y nosotros tenemos que levantar la voz contra esa parálisis que alimenta los peores fantasmas en la Unión Europea.